Señor Presidente, miles de refugiados y miles de desplazados. La solución para la emergencia es la evacuación. Hace falta transporte. No quieren ir a la Unión Europea, quieren volver a casa —lo ha dicho el señor Guterres—.

Debemos prestar atención a los débiles entre los débiles a los eritreos, a los somalíes, a los subsaharianos confundidos con mercenarios, a los palestinos. El ACNUR dice que necesita 160 millones de dólares en tres meses, agua, medicamentos, alimentos, transporte. El viernes esperamos una respuesta contundente de la Unión. Gadafi no puede escapar a la justicia penal internacional. Crímenes contra la humanidad son ataques masivos a la población. El Fiscal Luis Moreno Ocampo ya está actuando. Señor Presidente, el Parlamento Europeo debe estar allí. Somos también un instrumento democrático de presión y de información al mundo libre.